Comment pouvons nous adopter un budget 2011 sans savoir comment seront prises en compte les responsabilités nouvelles conférées à l'Union par le traité de Lisbonne? Depuis février dernier, la commission des budgets a demandé à la commission exécutive de présenter le projet de révision des perspectives financières dont nous avons besoin. Faute de réponse, nous débattrons après demain la question orale que nous avons déposée à ce sujet.

Deuxième nuage, la nouvelle crise financière, la crise de la dette publique. Le 9 mai dernier, le Conseil européen a décidé un plan de stabilisation financière à hauteur de 750 milliards.

Jeudi prochain verra probablement l'apparition d'un nouveau nuage, l'agenda 2020 que le Conseil européen devrait adopter. Il comporte une demi douzaine de priorités d'actions phares. Sans moyen de financement, cette stratégie n'a aucune crédibilité. Or, elle est présentée comme la feuille de route de l'Union pour les dix ans à venir. Dans cet océan d'incertitude, la commission des budgets, unie derrière son rapporteur, insiste pour que le Conseil fasse des choix politiques. Faut il dépenser plus ou faut il dépenser moins? Et si l'on veut dépenser mieux, le moment est venu d'organiser un exercice qui n'a jamais été fait, nous répartir les rôles entre le budget européen et les budgets nationaux, et, pour cela, introduire les parlements dans le nouveau mode de gouvernance de l'Union. Tous nos États sont ruinés et l'Union elle même est financée par eux.